forseti á undanförnum missirum hefur farið fram vaxandi umræða um upptöku evrunnar sem myntar okkar íslendinga og full ástæða til og eðlileg umræða enda hverjum manni augljóst að íslenska krónan á ekki framtíðina fyrir sér þó hún kunni að duga okkur enn um sinn og þau stækka og ólíklegt verður að telja að í fyrirsjáanlegri framtíð muni heimurinn skiptast í fjögur myntsvæði það er japanska jenið bandaríkjadal evruna og íslensku krónuna það er fyrst og fremst spurning um hvenær og hvernig þessar breytingar verða og nauðsynlegt fyrir okkur að ræða það og kannski einmitt ekki síst þegar að hér hefur verið hagvöxtur samfelldur um nokkurn tíma og staða okkar eigin gjaldmiðils nokkuð sterk í sögulegu samhengi því þessar ákvarðanir þurfum við að taka í styrkleika og að eigin frumkvæði en ekki að hrekjast undan í efnahagslegum erfiðleikum sem við kunnum að eiga við og glíma í framtíðinni breytingar á mynt þeirri sem við notum hér geta auðvitað fært með sér ýmsa jákvæða hluti bæði fyrir neytendur og fyrirtæki þannig er íslenska krónan í sjálfu sér viðskiptahindrun rannsóknir sýna að með því að leggja af slíka viðskiptahindrun þá aukast milliríkjaviðskipti aukast útflutningsviðskipti þeirra þjóða sem það gera með tilheyrandi jákvæðum áhrifum fyrir atvinnulífið í viðkomandi löndum sömuleiðis geta íslenskir neytendur auðvitað bundið ákveðnar vonir við að það vaxtastig sem hér hefur verið og sú ógnarverðbólgu sem neytendur hér hafa á stundum þurft að þola meðal annars þessi missirin að meiri líkur séu á því en minni að úr því dragi og hér verði stöðugra efnahagsumhverfi heldur en verið hefur því hagstjórn okkar hefur einkennst af mjög miklum sveiflum og krónan kannski verið óhjákvæmilegur fylgifiskur þess það er eina leiðin til að eiga við þær sveiflur hefur verið þessi minnsta flotmynt í heimi þær eru þannig óaðskiljanlegar en til þess að við getum yfir höfuð rætt um það hvort að hér eigi að taka upp evru sem mynt þjóðarinnar þá er auðvitað nauðsynlegt að við uppfyllum þau lágmarksskilyrði sem eru fyrir því að vera hluti af hinu evrópska myntsamfélagi sem kallað er emu evrópska myntbandalagið ég vil þess vegna spyrja